Preto smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorá definuje popri všeobecnom práve účastníka byť informovaný o procesných právach, dáva aj dva osobitné druhy práv. Právo byť informovaný o obvineniach a právo na prístup k procesnému spisu je výrazným krokom k tomu, aby trestné konanie vo vzťahu k obvinenému prebiehalo v rámci krajín Európskej únie aspoň v základných črtách podľa príbuzných pravidiel. Dodržiavanie spoločných minimálnych noriem v súvislosti s právom na informácie v trestnom konaní tiež umožní verejným orgánom vyhnúť sa pochybeniam, ktoré by neskôr mohli ohroziť dôveru, korektnosť a zákonnosť trestného konania.